Señor Presidente, señor Comisario, se ha recordado hoy aquí que la crisis de enero de 2009 puso de manifiesto algo más que nuestra dependencia energética. Aprendimos que una parte importante del problema estaba en el interior de nuestras fronteras. España, por ejemplo, no pudo acudir en ayuda de los nueve Estados miembros afectados pese a disponer de recursos. Quiero recordarles, Señorías, aunque parezca una obviedad, que la solidaridad interna exige que el gas pueda desplazarse fácilmente por toda la Unión, sin obstáculos técnicos ni contractuales y, sobre todo, a través de unas interconexiones transfronterizas que, a día de hoy, todavía distan mucho de ser óptimas. De ahí el valor de este Reglamento, que vincula de forma clara la construcción de interconexiones a la seguridad del suministro, haciendo hincapié desde luego en la necesidad de diversificar nuestras fuentes y de acabar con las islas energéticas. Permítame, señor Presidente, acabar mi intervención felicitando a la Comisión, al señor Vidal Quadras y a la Presidencia española por haber contribuido en tiempo récord a que la solidaridad europea pueda tomar cuerpo también en materia de energía.